condus sistematic după ocuparea ilegală a Crimeii. Și acest lucru nu ar trebui să fie uitat și negat de nimeni în această sală.

Solidaritatea și susținerea europeană pentru Ucraina trebuie să fie, mai mult ca niciodată, substanțială, constantă și eficientă. De aceea, sunt convins că această finanțare de 1,8 miliarde, aprobată prin procedură de urgență de către Comisia INTA și sunt convins că astăzi va fi aprobată și de Parlament răspunde urgenței și păstrează coerența angajamentelor noastre. Ucraina face față unei recesiuni severe, iar criza se va prelungi pentru că este rezultatul unor probleme grave macroeconomice și structurale, agravate de un conflict de lungă durată și previzibil cu durată lungă în viitor.